Der Pariser Gipfel bringt Dynamik in einem wichtigen Prozess. Den gleichen Effekt können wir erreichen, wenn wir Europäer auf einen UN Gipfel für humanitäre Hilfe drängen. Als weltweit größter Geldgeber haben wir allen Grund dazu Umweltkatastrophen, Kriege, Flüchtlinge. Die Herausforderungen sind groß. Wie wir es in Europa nur gemeinsam schaffen können, schaffen wir es auch weltweit nur miteinander.

Kein Land darf sich dem entziehen. Dafür lohnt sich eine globale Konferenz, dafür braucht es konkrete Ideen. Erst letzte Woche habe ich in der AKP Delegation den Appell für eine weltweite Steuer gegen Armut durchgesetzt. Ich habe eine Mehrheit für meine Idee, weltweite Notfallzentren der EU zu etablieren, um schneller auf humanitäre Katastrophen reagieren zu können.